Señora Presidenta, mis primeras palabras quiero que sean, desde lo más profundo de mi corazón, de solidaridad con el pueblo mexicano ante la barbarie de los crímenes de Iguala, y, por supuesto y principalmente, de apoyo a las víctimas y familiares de estos inadmisibles crímenes. En estos momentos, todos los mexicanos y europeos que creemos en los derechos humanos tenemos que alzar la voz y utilizarla como base para una verdadera cooperación entre regiones distantes en kilómetros, pero cercanas en valores.

utilizan a las instituciones en beneficio propio, como el alcalde de Iguala. Celebro esta decisión de la Fiscalía de capturarles de la que hemos tenido conocimiento basta ya con el clima de impunidad que quieren imponer quienes no respetan las instituciones.